Obsahuje totiž návrhy, které si myslím, že je důležité, aby Evropská unie ze své úrovně podporovala a vytvářela určitý tlak na všechny státy, aby zde nebyly země s různými rychlostmi. Zejména přístup k zaměstnávání mladých lidí zde již máme určité evropské nástroje, kterými členské státy by měly a mají možnost daleko více podpořit mladé lidi, jako jsou Erasmus, Evropský sociální fond, Evropský sbor solidarity.

Nesouhlasím s unifikací evropského systému zajištění pro případ nezaměstnanosti, ale souhlasím s tím, aby zde byla určitá úroveň koordinace a nastavení společných minimálních standardů.